Európa, ha lassan is, de valóban kezdi levetni magáról a válságnak a béklyóit.

Aggódom, hogy a válság elleni küzdelemben és az ambiciózus célok megfogalmazása közepette elfeledkezünk arról, hogy mi végre is tesszük a dolgunkat. Az előbb egymás után hallottam szocialista, kommunista, liberális és zöld képviselőtársaimtól, hogy hogyan akarják a Tanácsot és a Bizottságot eszközül használni arra, hogy a magyarországi demokráciát vizsgálják. Két éve folyamatosan ezt teszik képviselőtársaim, sikertelenül! Két éve temetik a magyar demokráciát, és a magyar demokrácia még mindig él! Ezek után nem átallanak a Tanácshoz és a Bizottsághoz fordulni. Mindig csak általánosságokat mondanak és sohasem konkrétumokat. Hogy miért teszik ezt? Hát képviselőtársaim azért, mert Önök pontosan jól tudják, hogy a magyar demokrácia nem sérül. Pontosan jól tudják, hogy talán éppen az Önök informátorai azok, akik elindították a támadásokat a Fidesz székháza ellen, fiatalokat és hajléktalanokat használtak fel eszközül.